virðulegur forseti ég spyr hæstvirtur ráðherra hvort hún hyggist beita sér fyrir því að gerð verði úttekt á öryggismálum í sundlaugum landsins í ljósi umhverfisslyssins í varmá í hveragerði tappi í klórgeymi við sundlaugina í laugaskarði gaf sig og klórgeymirinn var í öryggiskari sem brást þegar á reyndi þannig að átta hundruð lítrar af mjög sterkri klórblöndu runnu út í umhverfið og skiluðu sér niður í varmá það varð mikill fiskadauði á svæðinu og áhrifin ná örugglega yfir mjög stórt svæði marga kílómetra menn sáu smáseiði og stóran hrygningarfisk fljóta dauðan um ána en þarna er lax urriði bleikja hornsíli áll flundra og ósakoli það er ljóst að flestir halda að þetta slys muni hafa mjög mikil áhrif á fiskigengd í varmá á komandi árum nú þegar hafa nokkrir aðilar rannsakað þetta mál ég nefni tryggva þórðarson vatnalíffræðing hjá rannsókna og fræðasetri háskóla íslands í hveragerði og frá veiðimálastofnun hafa komið að þessu magnús jóhannsson fiskifræðingur og benóný jónsson líffræðingur þannig að það er verið að rannsaka málið ég tel þetta mjög alvarlegt mál og það telja líka þeir sem hafa áhyggjur af náttúrunni almennt og vilja vernda hana og jafnframt þeir sem nýta hana ég vil nefna að tvenn samtök hafa ályktað um þetta mál bæði landssamband stangaveiðifélaga og stangaveiðifélag reykjavíkur það hefur verið bent á að víða eru laugar það eru fá ár síðan rann úr árbæjarlauginni í elliðaárnar það var miklu þynnri blanda og miklu minna magn líklega um fimmtíu lítrar þá en hafði talsverð áhrif á elliðaárnar það er sundlaug á flúðum og þar er laxá nálægt það er sundlaug á varmalandi sem gæti haft áhrif á norðurá í borgarfirði og það er sundlaug til dæmis í næsta nágrenni við selá á vopnafirði í stangaveiðileyfum í gegnum þessar mikilvægu laxveiðiár og aðrar veiðiár ég tel að það verði að gera einhvers konar úttekt á sundlaugunum á öryggismálum þeirra og að forráðamenn sundlauga verði að fara yfir þessi mál ég bendi líka á skaðabótaskylduna til dæmis með slysið í hveragerði er bærinn skaðabótaskyldur það er búið að selja stangaveiðifélagi reykjavíkur leyfi það félag heldur utan um stangaveiðileyfin í þessari á í einhver ár og núna breytast forsendurnar í englandi hefur svona mál komið upp og þar þurfti að borga miklar skaðabætur vegna árinnar wendel einnar af þekktari urriðaám landsins það þurfti að endurnýja stofninn og menn þurftu að borga skaðabætur í verndarsjóð sem stangaveiðimenn héldu utan um þannig að ég spyr hæstvirtur ráðherra hvort hún hyggist taka á þessu máli